Finanțarea transparentă a partidelor politice europene este fundamentală în sprijinirea valorilor democratice.

Adoptarea statutului juridic european reprezintă un pas în îmbunătățirea cadrului de reglementare a partidelor europene.

334 din 2006, revizuită în 2010. În spațiul public, însă, se dezbate dacă nu ar fi mai oportun ca finanțarea pentru candidații la primării și parlament să fie suportată din bugetul de stat.